Je crois que son rapport est un travail équilibré qui défend non pas une réforme mais une nécessaire évolution de la politique RTE T en Europe. Les grands corridors européens sont en effet, à mes yeux, l'expression d'une Europe forte quand elle est unie. Cette politique a permis de concrétiser les bénéfices du marché intérieur. Elle permet en effet de créer des interconnexions entre les réseaux nationaux, de bâtir des infrastructures de transports au service de la croissance économique. Mais cette politique qui rapproche les peuples doit aussi avoir une dimension environnementale.

Il nous faut donc davantage avancer sur la voie de la décarbonisation des transports en Europe. Très récemment encore, les vallées alpines autour du mont Blanc ont connu près de 50 jours de pollution de la qualité de l'air, non pas simplement à cause des transports mais aussi à cause des transports. Nous avons donc ensemble un défi à relever, qui est celui de nouvelles formes de transport, du développement d'une intermodalité décarbonée, ce qui signifie qu'il nous faut faire confiance à de nouvelles technologies et investir davantage dans la recherche.